Należą do najbiedniejszych. Są pozbawieni dostępu do edukacji, pracy, mienia. Są prześladowani, torturowani, więzieni, co ma miejsce w około tysiącu przypadków rocznie. Mimo że prawo gwarantuje mniejszościom pewien stopień wolności religijnej, około 700 dziewcząt rocznie zostaje uprowadzonych i zmuszonych do małżeństwa oraz do przejścia na islam, co prowadzi do eliminacji chrześcijan w Pakistanie, gdzie szczególnie kobiety są gwałcone i podpalane. Chrześcijanka Asma Yacoob zmarła w szpitalu. Przykładem jest więziona od lat Asia Bibi, która podobnie jak wielu innych chrześcijan została niesłusznie oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Koranowi, za co grozi więzienie, a nawet śmierć. Coraz częściej dochodzi do ataków na kościoły chrześcijańskie, dlatego zasadne stają się pytania o obronę praw człowieka i mniejszości chrześcijańskich, i to nie tylko w Pakistanie, gdzie w ostatnim raporcie tamtejszego instytutu poświęconym wolności religijnej wskazano problem, oceniając sytuację jako krytyczną. Unia ma wiele możliwości nie tylko poprzez rezolucje, interpelacje czy inne interwencje, tym bardziej że na arenie międzynarodowej problem prześladowania chrześcijan wydaje się bagatelizowany. Istnieje potrzeba solidarności, środków politycznych, zwłaszcza że prześladowania mogą zagrażać niegdyś chrześcijańskiej Europie, i to nie tylko w związku z migracją, ale przewagą sił delikatnie mówiąc niechętnych chrześcijaństwu.